hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um vitamál númer hundrað þrjátíu og tvö nítján hundruð níutíu og níu frumvarp þetta er samið í samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu og siglingastofnun íslands tilgangur þess er að kveða á um hækkun vitagjalds í samræmi við verðlagsbreytingar og þróun gengis frá því að upphæð gjaldsins var hækkuð með lögum númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og tvö um breytingu á lögum um vitamál númer hundrað þrjátíu og tvö nítján hundruð níutíu og níu þá var ákveðið að vitagjald skyldi vera sjötíu og átta komma tuttugu krónur af hverju brúttótonni skips og lágmarksgjald þrjú þúsund og fimm hundruð krónur með frumvarpi þessu er lagt til að vitagjald verði hundrað fimmtíu og sex komma fimmtíu krónur á hvert brúttótonn sem er hundrað prósent hækkun í samræmi við þróun gengisbreytinga og hækkun neysluverðsvísitölu og að lágmarksgjald hækki í fjögur þúsund níu hundruð krónur frá ársbyrjun tvö þúsund og tvö til febrúar tvö þúsund og níu hefur neysluverðsvísitalan hækkað um þrjátíu og níu prósent og evra um heil hundrað prósent í dag greiða erlend skip um áttatíu og fimm prósent af vitagjaldi og mun hækkunin því að mestu varða þau en lágmarksgjaldið er greitt af smábátaflotanum ekki er ætlunin með frumvarpinu að það hafi í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð fjárheimildir siglingastofnunar íslands til útgjaldaskuldbindinga verða óbreyttar eftir sem áður hins vegar er gert ráð fyrir að með hækkun vitagjaldsins muni ríkistekjur af gjaldinu

lækki beint ríkisframlag um sömu fjárhæð breytingin mun þannig ekki hafa áhrif á afkomu ríkissjóðs í fjárlagafrumvarpi fyrir árið tvö þúsund og tíu hefur verið gert ráð fyrir þessum breytingum jafnframt er lagt til að sjöttu grein laganna verði breytt á þann veg að vitagjaldið sé ekki einungis notað í verkefni samkvæmt annarri grein laganna heldur skuli það almennt standa straum af kostnaði við rekstur siglingastofnunar íslands sem og framkvæmda á vegum stofnunarinnar með því móti skapast tækifæri fyrir stofnunina að nýta tekjur af gjaldtökunni til brýnna verkefna og framkvæmda að mati stofnunarinnar en ekki einungis þeirra verkefna sem talin eru upp í annarri grein laganna virðulegi forseti ég tel ekki ástæðu til að hafa þessi orð lengri heldur legg til að frumvarpið verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar